Porque en todas mis intervenciones en esta legislatura desde el 1 de marzo me he referido siempre a la vida y a temas relacionados con la vida. Pero hoy invoco un derecho, que es el derecho a morir dignamente. Precisamente porque se ha dado en el Estado español un debate muy importante sobre la eutanasia.

Una situación muy grave. Porque si esa persona viviera en Bélgica tendría unos derechos diferentes. O si viviese en uno de los pocos Estados miembros que reconocen la eutanasia. Yo quiero pedir a la Comisión en estos momentos, y también al Parlamento saliente, que abramos un debate en Europa sobre la eutanasia.